Erstens Für die Entwicklungszusammenarbeit geplante Mittel dürfen auch künftig auf keinen Fall für die Finanzierung des Militärs in Partnerländern ausgegeben werden.

Das Instrument für Stabilität und Frieden sollte daher bei der Planung des mehrjährigen Finanzrahmens ab 2020 besondere Beachtung bekommen. Wir warten hier auf den Vorschlag der Kommission, der das hoffentlich mit in Betracht zieht. Zweitens Die EU und die meisten Mitgliedstaaten haben ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, 0,7 des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen. Vor diesem Hintergrund muss deren Finanzierung im Rahmen der künftigen Gestaltung der Außenfinanzierungsinstrumente für die Zeit nach 2020 ausgeweitet werden.